Creo que juntar tres debates sobre temas tan importantes desfigura un poco el debate, porque uno le quita atención al otro. Solo el informe sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo requeriría un debate monográfico, porque la importancia de este informe es enorme, aunque naturalmente no es ninguna piedra filosofal que resuelva los problemas con su simple lectura. Pero este informe es más importante que nunca, y es importante también que seamos conscientes de que, aparte de explicar lo que ocurre —y muchos lo han dicho—, hay que actuar sobre ello. Y por eso hemos adoptado un nuevo plan de acción que cubrirá el periodo de los próximos cuatro años, para intentar hacer que nuestra actividad no sea solamente de relator, explicando lo que pasa, sino de corrector, intentando influir en los acontecimientos. Tenemos un enviado especial para los derechos humanos, que va a jugar un papel muy importante en la aplicación de este plan. Yo comprendo todas las limitaciones que tiene y lamento que algunos de sus señorías hayan desviado el debate sobre el objetivo del informe hacia lo que ocurre en el interior de la Unión Europea, que no era el objeto de este informe ni de este debate. Algunas referencias concretas se han hecho, por ejemplo, a nuestra participación en la generación de un instrumento a nivel de las Naciones Unidas, que sea legalmente obligatorio, en defensa de los derechos humanos. Lamentablemente no tenemos un mandato del Consejo para participar en la elaboración de este instrumento. Lo consideramos absolutamente necesario y participamos en las consultas de una manera informal, como la que ha tenido lugar recientemente en mayo en Ecuador, y asistiremos a la próxima en octubre. Continuamos defendiendo la necesidad de este instrumento, pero, lamentablemente, no tenemos un mandato del Consejo para participar en esas negociaciones. Hemos decidido renovar el mandato del enviado especial para defender la libertad religiosa, que trabajará en estrecho contacto con nuestro enviado especial para los derechos humanos, señor Gilmore, y esta es sin duda una de nuestras prioridades en materia de defensa de derechos humanos la libertad religiosa, que está amenazada en muchas partes del mundo y que en algunos casos afecta a ciudadanos europeos y, en todo caso, afecta a muchos que profesan la religión cristiana. Sobre la facilitación de visados a los defensores de los derechos humanos, que ha sido planteada como una cuestión absolutamente pertinente, lo único que le puedo decir es que los visados no los da la Unión Europea, los dan los Estados miembros que nuestras delegaciones en el territorio están directamente involucradas intentando que se concedan.

Y lo que hacemos desde nuestras delegaciones es poner en contacto de forma permanente a las embajadas de los Estados miembros con los defensores de los derechos humanos que se encuentran en situaciones de riesgo, para facilitar la provisión de visados por los Estados miembros. Voy a investigar la respuesta que usted me dice que ha recibido de la Comisión para ver en qué términos se ha expresado y hasta qué punto es coherente con nuestra voluntad de apoyar a los defensores de los derechos humanos en todo lo que podamos. Señor presidente, me encantaría poderme extender sobre todos los temas que este informe plantea. Es evidente que no puedo hacerlo, y voy a pasar al siguiente tema objeto de nuestro debate de hoy, no sin señalar, no sin dejar bien claro que el tema de la defensa de los derechos humanos y la democracia en el mundo es un tema de una extensión y una profundidad inabarcables prácticamente.

Estamos observando un renacimiento del autoritarismo o de los nuevos autócratas en muchas partes del mundo, a veces con un disfraz democrático, que adoptan formalmente las maneras y los procedimientos democráticos, pero que, en su esencia, no lo son. Y, por lo tanto, me parece fundamental que sigamos haciendo lo que hacemos y hacer más con el apoyo y con la ayuda de los parlamentarios. Y por eso creo que este informe hubiera merecido un debate monográfico.

Pero sobre este hemiciclo, hoy, ha sobrevolado una dimensión un tanto belicosa, casi en algún momento me había parecido ver que resurgía el papa Pío V llamando a la Santa Alianza contra Turquía y movilizando a las flotas de la cristiandad para hacer frente a la invasión otomana.

Si ustedes están buscando un Juan de Austria, no me miren a mí, porque eso pertenece a otra época de la historia. No estamos buscando la confrontación, sino evitarla. Y, por eso, me he expresado, en varias ocasiones —la reciente, en la propia Turquía, en Ankara—, en los términos a la vez firmes en la defensa de la integridad territorial y los derechos de los países que se ven afectados por actividades, que consideramos ilegales, de Turquía en materia de exploración de hidrocarburos, pero, al mismo tiempo, señalando que no vamos a cambiar la geografía y que necesitamos tener con Turquía una relación constructiva. Y que eso implica evitar una escalada de la tensión, que se ha manifestado, desgraciadamente, en incidentes, incluso navales, entre barcos de guerra de países europeos y turcos —todos ellos miembros de una misma alianza militar la OTAN— y que están siendo investigados en el seno de quien debe hacerlo —que es la propia OTAN—, pero que nosotros debemos intentar evitar que se reproduzcan. Insisto aquí no se trata de buscar una santa alianza contra una nueva invasión otomana, como muchos de ustedes parecían proponer, sino, en términos más constructivos, frente a una realidad compleja, como han manifestado también algunos de los intervinientes —Sánchez Amor, la señora Zovko—, de que busquemos un proceso que englobe una negociación sobre todos los asuntos que hoy en día son conflictivos en la relación entre la Unión Europea y algunos Estados miembros y Turquía, porque tenemos muchos problemas que resolver y tenemos también la necesidad de hacerlo. Y creo que eso solamente se puede conseguir desde la negociación y el diálogo, con firmeza, pero también evitando una escalada de la tensión, que no creo que conduzca a resolver el problema, sino a agravarlo. Y eso es lo que estoy intentando hacer y lo que seguiré intentando hacer, con el apoyo de mis colegas del Consejo de Asuntos Exteriores, que el próximo lunes tendrá el tema de Turquía en su orden del día. Y precisamente para preparar ese debate, he viajado a Grecia y a Chipre y también a Turquía. Y sobre el tema de Bielorrusia, señor presidente, no puedo sino estar muy de acuerdo con las intervenciones que se han hecho. Hemos señalado, desde el principio del proceso electoral, la cantidad de circunstancias que nos preocupan y que rechazamos sobre represión y violación de derechos humanos por las autoridades de Bielorrusia, y hemos lanzado serios mensajes de advertencia —tienen una lista de ello, sobre lo que hemos dicho, a través de los procedimientos formales de toma de posición de la Unión Europea—. Pero, al mismo tiempo, tenemos también que mantener un contacto con la sociedad civil y tenemos que mantener un contacto con Bielorrusia que nos permita actuar sobre la realidad y mejorar la situación de los ciudadanos de Bielorrusia

Y ambas cosas no son incompatibles. No es incompatible defender y manifestar nuestro compromiso con los derechos civiles de los ciudadanos de Bielorrusia, la independencia y la soberanía del país y, al mismo tiempo, participar en contactos con la sociedad civil y mantener abiertos vínculos de comunicación. Algo parecido podría decir de Rusia.

solamente se dedica a trabajar en los terrenos de la democracia, el desarrollo del Estado de Derecho, los derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil, junto con una asignación de 160 millones para el desarrollo rural...

perdón, de 18 millones para el desarrollo rural. Pero no hay en este momento fondos de preadhesión asignados a los ámbitos económicos, porque esos fondos han sido, como les digo, fuertemente disminuidos como consecuencia de las actuaciones de Turquía, que el Consejo ha considerado que no eran compatibles con esa condición de país candidato que ustedes han mencionado tantas veces. Por tanto, sí hemos utilizado los instrumentos que tenemos, pero no lo mezclen todo. No mezclen los fondos de preadhesión con los fondos que destinamos a apoyar a los exiliados —habría que llamarlos así, exiliados, más que migrantes— sirios que están en Turquía. Tres millones y medio de personas representan, sin duda, una carga importante para el país que los acoge, y que nosotros destinemos dinero a ayudar a esa acogida facilitando escuelas, facilitando asistencia sanitaria, facilitando educación, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo vamos a dejar de hacer eso? Tenemos que seguir haciéndolo. Recientemente se ha decidido —y el Parlamento está en ello— destinar 500 millones más de apoyo a los refugiados sirios. Eso no es dinero para Turquía, como algunos han dicho. No, ese dinero va directamente a ayudar, vía las ONG que trabajan en la zona, y vía los organismos de las Naciones Unidas, a la desesperante situación de los exiliados sirios. No pueden criticar eso no pueden decir que es una especie de intercambio maligno con Turquía. Es una absoluta necesidad que contribuyamos al mantenimiento del esfuerzo de ayuda a esa gente, como lo hacemos en Jordania y en el Líbano. Exactamente igual. Con Bielorrusia, la situación —comparto su preocupación— es y puede ser más grave todavía. Y es cierto que allí nosotros tenemos instrumentos de acción limitados. Puedo garantizarles que hemos utilizado todos los que están a nuestro alcance y que, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, el Consejo de Asuntos Exteriores se ocupará de la cuestión y tomará las medidas estime oportunas. Pero en este tercer punto del orden del día, sí quiero manifestar mi absoluto acuerdo con sus señorías cuando se han expresado, en los términos en que lo han hecho, sobre la situación en Bielorrusia.

gracias, señor presidente, por su generosidad en el tiempo.